Frau Abgeordnete, vielen herzlichen Dank für die Frage.

Wir werden für die nächste Periode sicherlich überlegen, ob die Höhe der bestehenden Obergrenze gerechtfertigt ist, ob hier Adaptierungen notwendig sind, um die Aufnahmefähigkeit besser zu gestalten bzw.

Beim Thema Fehlerquote habe ich schon mehrmals auch hier im Haus auf die methodologischen Probleme bei der Überprüfung mehrjähriger Programme hingewiesen.

Wir versuchen, in diesem Bereich unsere Hausaufgaben zu machen und uns entsprechend weiterzuentwickeln.